Señor Presidente, hoy es un gran día para los pescadores de atún rojo y, en especial, para los de Canarias. El Parlamento Europeo ha dicho, por aplastante mayoría, que el reparto de cuotas para pescar atún rojo tiene que ser más justo y que los Estados miembros tienen que tener en cuenta a los barcos tradicionales que hacen una pesca artesanal y más sostenible.

El plan de recuperación es evidente que ha funcionado. Hay, por tanto, posibilidad de aumentar las cuotas notablemente, y ese aumento debe ir dirigido fundamentalmente a estas flotas. No puede volver a repetirse que una flota artesanal, como la canaria, con una cuota miserable, vea cómo se cierra esta pesquería en 24 horas, por haber consumido dicha cuota.